Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Popolnoma jasno je, da je rast prihodkov v proračunu seveda odraz rasti gospodarstva, uspešnosti gospodarstva, rasti bruto družbenega produkta, rasti dodane vrednosti in seveda zmanjšanja brezposelnosti oziroma povečanja števila zaposlenih, iz katerih potem se plačujejo prispevki in seveda davki. V letu dva tisoč osemnajst je bil proračun na višini deset milijard, za dva enaindvajset je predvideno že enajst preko enajst milijard, kar pomeni enajstprocentno povečanje, v treh letih na strani odhodkov bomo dosegli osemcelašestprocentno povečanje, to se pravi iz tega je jasno, da so potem presežki se povečujejo, ki jih bomo v letu dva enajst dosegli v višini šesto šestinpetdeset milijonov oziroma ena cela dva procenta, in tudi na tem to, kar sem zdaj povedal, je ta odgovor, kam je šlo dobrih dve milijardi od leta dva tisoč štiri, kar je bilo v tem državnem zboru že ničkolikokrat vprašano, in jaz mislim, da je zdaj ta zadeva razjasnjena, iz milijarde primanjkljaja smo dosegli šeststo šestinpetdeset milijonov presežka in pa odpravili smo se vsa varčevanja iz časov krize. Mislim, da je ta zadeva zdaj jasna in da tega vprašanja v tem državnem zboru za to obdobje ne rabimo več postavljati. V tem času seveda so bili, kot sem že rekel, odpravljeni vsi varčevalni ukrepi, zagotovljeni so bili zakonski odhodki in seveda zagotovitev vseh razvojnih področij, upoštevana so bila priporočila fiskalnega sveta, proračun je skladen z domačim fiskalnim pravilom, ki je najstrožji v družini Evropske unije in nam postaja razvojna cokla, to smo že danes ničkolikokrat slišali, in mislim, da bo treba še kdaj to ponoviti, vztrajno znižujemo javni dolg, ki je nastal v času netransparentnega gospodarjenja na vseh področjih nekontrolirane porabe in gospodarske krize, in tudi to nam je danes cokla sedanjega in pa bodočega razvoja, vendar je to dejstvo, ki ga moramo še posebej skrbno obravnavati in spremljati, to nas bo spremljalo še leta in leta. V proračunskih dokumentih so ključeni so vključeni sprejeti ukrepi davčne optimizacije, ki so bili usklajeni z ekonomsko-socialno politiko in pa tudi gospodarskimi deležniki, pomembno je, da danes tu še enkrat odpremo, katere so glavne postavke povečanih prihodkov, to so predvsem dohodnina za sto dvanajst milijonov računsko leto dva dvajset seveda napram letu dva devetnajst, davki od dohodkov pravnih oseb se povečujejo za dvainosemdeset milijonov, davki na dodano vrednost pa za dvesto štiri milijone, to so in tri glavne postavke. Še bolj pomembno so, kje povečujemo glavne postavke na odhodkovne strani, na prvem mestu, glejte, ko je tolikokrat bilo rečeno danes, da ni razvoja, da ne namenjamo razvoju, za znanost in pa informacijsko družbo namenjamo več za sedeminpetdeset milijonov, za izobraževanje in šport pomembno štiriinpetdeset milijonov, in pa za obrambo in zaščito triinštirideset milijonov, mislim, da si nihče od nas ne želi vprašati jutri, kaj ste pa delali za varnost in bosi verjetno varnosti ne moremo zagotavljati, za socialno varnost namenjamo dodatno trideset milijonov, za promet in pa prometno infrastrukturo petindvajset milijonov, želeli bi si seveda več posod in pa za notranje zadeve in pa varnost šestnajst celih pet milijonov. Danes smo tukaj slišali veliko strani poročevalcev stališč in še bolj nasprotujoča si dejstva strani razpravljavcev, ki se je gibalo na eni strani očitki, da se ne varčuje, in na drugi strani očitki, da ni razvoja, na področju na strani varčevanja, ne, očitki prevelika potrošnja, velika tveganja, netransparentnost, na področju, da ni razvoja pa premalo, da namenjamo za zdravstvo, pokojnine, investicije, zakaj presežkov ne usmerimo v razvoj, v stanovanjsko politiko, v demografski sklad. govorilo se je tudi, da bi morali bistveno povečati povprečnine občine, čeprav je prvič po krizi postavljenega postavljena na izračun formule, to se pravi, koliko je ta formula prenesla, toliko se tudi namenja občinam, po krizi je to prvič, glej ga, zlomka, vsakem primeru trčimo v strogo fiskalno pravilo, ki ga branimo tudi z ustavno presojo, z vsemi možnimi sredstvi, tudi z zavajanjem javnosti državnega zbora in stroke, kar je tudi danes tukaj že bilo slišati, tako se sprašujem, kdo je zmeden in raztresen pri tem veslanju, kot je bilo slišati strani opozicije, do je izpraznil blagajno pri šesto milijonih presežka, če bi upoštevali vaše predloge amandmaje, ki ste jih vlagali, bi pa res nastala velika zmeda brez repa in glave, in tisti, ki ste danes razpravljali v tej smeri, ste pa res populisti, drugače tega ne znam oceniti, ali pa morda nikoli ne boste razumeli, da lahko poješ le toliko marmelade, kot si jo pripravil za ozimnico, to so čisto preprosti, preprosta dejstva, očitate nam, Listi Marjana Šarca, da želimo ukiniti fiskalno pravilo, pa nikakor, delamo na tem, da bomo še bolj strogo postavili pravila trošenje javne porabe, plače morajo rasti počasneje od gospodarske rasti, opozarjamo, da pa na potrebo izločitve razvojnih komponent izračuna fiskalnega pravila, ki tu nimajo kaj iskati, to delajo tudi druge države oziroma so že v prvotnem fiskalnem pravilu izločili vlaganja v razvoj, in po tem se zgledujemo, fiskalno pravilo mora zagotavljati funkcionalnost, iz njega moramo izvzeti javne investicije v infrastrukturne projekte, vlaganje v raziskave in razvoj, napredno tehnologijo z za višjo produktivnost, torej vse, kar prinaša neposredne prednosti za gospodarstvo in ljudi, prinaša nižje stroške in višjo konkurenčnost. Če želimo spremeniti hitrost vlakov iz petintrideset kilometrov na uro na devetdeset in pot po cestah, bomo morali nekaj narediti, drugače se nas bodo ostale države in tisti, ki vlagajo in delajo na tem področju, začeli izogibati oziroma se nas že izogibajo, iščejo druge poti. Sicer ste krajšanje fiskalnega pravila tokrat zamenjali za ohlajanje gospodarstva in iz tega tveganja zniževanja porabe potrošnje, kje potem vzeti za razvoj. Če se ponovno vrnem na to, iz proračunskih dokumentov je jasno razvidno, da brzdamo potrošnjo, saj dosegamo od leta dva osemnajst konstantno povečanje presežkov proračuna in bo v letu dva enaindvajset že presegel ena en procent ena cela dva procenta, tako dela dober gospodar, ki se pripravlja na dolgoročno ukrepanje, ki jo prinašajo problemi demografskih trendov in se dotikajo predvsem zdravstva, življenja v tretjem razvojnem obdobju, področje dolgotrajne oskrbe, stanovanjskega področja, potrebni infrastrukturni projekti, kar smo že rekli, in na teh vseh področjih se dela, ampak ne, a tako, sprejemanje zakonodaje trikrat na enem letu, veste, kaj potem to pomeni, da te potem boli glava, in potem kažemo s prstom nazaj, kaj je ta vlada delala, treba je delati preudarno, to so projekti, ki jih ni možno rosevati čez noč, ampak jih je potrebno reševati postopno, korak za koraku, seveda pa bi bili lahko hitrejši vsaj na področju infrastrukturnih projektov, a glej ga, tudi tu se zapleta zavlačuje in dela nepotrebne stroške. Uspeli smo izvzeti enega od, izvesti enega od odločilnih ukrepov, dvig minimalne plače, in s tem ukrepom se strinja tudi gospodarstvo. Zakaj? Ker se zaveda, da gospodarstvu primanjkuje kadra in ga moramo zadržati doma, in tudi ga že uvažamo, ker ga je doma premalo, Dvig minimalne plače prinaša spremembe na številnih področjih za nadaljnji razvoj Slovenije in je ogledalo, kam Slovenija spada, na kateri stopnji razvoja smo, z dvigom minimalne plače sledimo cilju, da tisti, ki dela dobi pošteno plačo, da se mu splača delati, tako bomo prihodnosti imeli višje pokojnine, tega se moramo zavedati, ampak kdaj šele, ne, če bomo šele zdaj začeli, ker prej pač temu smo posvečali premalo pozornosti. Takoj bi bistveno manj socialnih problemov, državljane pod pragom revščine moremo izkoreniniti, kaj je bolj, da že zaposlene plačamo tako, da lahko živijo, ali pa potem z davkoplačevalskim denarjem tistim, ki delajo, rešujemo preživetje teh ljudi, podjetništvo se seveda zaveda, da bo potrebno z dvigom minimalne plače več plačati tudi ostale zaposlene v višjih razredih, in nekateri so k temu že pristopili, upam, da ste to slišali tudi po javnih obveščanjih, nekatera podjetja so sami pristopili k temu, ko se tega zavedajo, seveda se zavedam, da so podjetja v javnosti, ki bodo težko zagotavljala dvig plač, to so predvsem delovno intenzivne panoge, žal pa se bomo morali s tem soočiti, če želimo tudi naprej rasti za dvakratno, trikratno rastjo napram povprečju Evropske unije, in se temu povprečju čimprej približati, ampak ste se vse razvite države Evropske unije ves čas soočajo, delovno intenzivne panoge selijo na področja z nižjo oddelano silo v območja, ki so davčno bolj ugodna okolja, in to je model, ki se te države še hitreje razvijajo, imajo še višje dobičke prenašajo kapital preko transfernih cen in dobičkov v svoje države, ker potem z veseljem plačajo davke po visokih stopnjah, petindvajset trideset celo do štirideset procentov, in dosegajo vedno večjo blaginjo svojih držav. Dejstvo je, in to je razvidno iz analiz podatkov, da imajo države z visoko stopnjo razvitostjo višje davke, seveda pa so izredno dobro kontrolirani strani davkoplačevalcev preko demokratičnega upravljanja države in srednja jasne so posledice za kršitelje, pomemben je naslednji podatek: bruto domači proizvod v Sloveniji dosegamo petinosemdeset procentov na povprečje Evropske unije. Drugi podatek: povprečna plača v Sloveniji dosega cirka petinšestdeset procentov povprečja Evropske unije, to je velika razlika, zakaj ni enaka, seveda je pomembno tu povedati tudi na domače okolje, primerjave po regijah, kjer so razlike zelo velike, in tudi na tem področju imamo jasne cilje, da te razlike zmanjšamo, kaj vse to pomeni, ali v Sloveniji slabše plačujemo zaposlene, tudi delno doma zaradi slabše produktivnosti in strukture gospodarskih dejavnosti. Primer. Ponovno Magna. Magna je odprla sodoben obrat v Hočah, vse lepo in prav, ta bazen na Štajerskem ima višjo stopnjo brezposelnosti, ima pa dobre kadre ob izgubi številnih podjetij v preteklosti, in to zelo dobro, in to je zelo dobro, če z domačim kapitalom nismo bili uspešni za odpiranje novih delovnih mest, Magna slovenske delavce plačuje v Gradcu po njihovi minimalni plači, ki je bistveno višja od naše in višje za tista delovna mesta v višjih razredih, kot so v Sloveniji, v obratu v Sloveniji so seveda plače nižje po slovenskih pravilih, produktivnost pa zagotovo ni nižja kot v Gradcu, morda je celo višja, takšna naložba seveda prinaša še druge prednosti, subvencije, olajšave, in seveda krepitev dobičkov in plač, v domačem podjetju, v državi sedeža koncerna, in tej državi se polni državna zdravstvena in pokojninska blagajna, torej naš cilj mora biti, da v večji meri podpiramo lastna podjetja, lastni razvoj, lastne kadre, ja, sedaj boste takoj rekli, da smo davčno neugodni, da država vzame preveč, nasprotno, če primerjamo vse davke, se uvrščamo pod povprečje pobranih davkov v Evropski uniji, torej nikakor ne pretiravamo, kot nam nekateri očitate, z nekaterimi korekcijami na davčnem področju, ki smo jih upoštevali že v proračunu dva dvajset dva enaindvajset, nikakor ne bomo odganjali tujih vlagateljev, prestregli pa bomo nekaj dodatnih milijonov v proračun Republike Slovenije. Spoštovane kolegice in kolegi, če želimo doseči cilj slovenskega gospodarstva, ki si ga je zadalo že v lanskem letu da do leta dva tisoč petindvajset doseže šestdeset tisoč dodane vrednosti na zaposlenega in bruto plačo nad dva tisoč evrov na zaposlenega, to pomeni več kot tridesetprocentni dvig v petih letih, bomo morali odpirati podjetja z višjo produktivnostjo, kjer se dosegajo višje plače, višji donosi, seveda v konkurenci skupnih evropskih in svetovnih trgov, in s tako doseženi cilji bodo prilivi v proračun bistveno višji, tudi v zdravstveno in pokojninsko blagajno kot v proračunu proračune občin, in prav zaradi tega je tudi doslej v zadnjih letih slovensko naša država, rast gospodarstva je bila hitrejša kot pa ostalih državah, ker ta razkorak, to se pravi, vlagamo več v tistih podjetjih, kjer je višja dodana vrednost in moramo opuščati tista podjetja, ki smo jih leta in leta tudi na silo vlekli in reševali zaradi socialne politike za sabo, dalje tudi davkoplačevalski denar v to izgubljali s sanacijami, prisilnimi poravnavami in na koncu se je se skupaj končalo v stečajih. Bistveno pri doseganju skupnega cilja je, da se poslušamo in gradimo na realnih temeljih, preudarno, transparentno, in pa seveda ukrepamo dovolj hitro. Imam dober občutek, da smo se tem pa v drugem letu saj z gospodarstvom in socialnimi partnerji poslušali in dosegli določeno zaupanje in premike. Veliko govorjenja, podtikanja, zavajanja s cilji diskreditiranja in izpodkopavanja oblasti so le ovire pri doseganju tega cilja. Hvala.